Señor Presidente, señora Mogherini el pueblo de Venezuela, oprimido, violentado, extorsionado, secuestrado, desabastecido, atemorizado, pasa por una de las mayores crisis de su historia republicana. Los prisioneros políticos, sin esperanza la democracia, en manos de dictadores la violencia, incontenible

la impunidad en el

aumento de respuestas privadas a la seguridad y a la justicia los hospitales, desabastecidos los alimentos básicos, limitados y escasos la semana laboral de dos días el país de la luz, sin luz la moneda, sin valor la inflación en el

la justicia, parcial el legislativo, en manos del tribunal flores y campos secuestrados por el Tribunal Federal de Manhattan por hacer obras de caridad la oposición, maniatada ni normas ni leyes ante la arbitrariedad del poder este es el retrato actual de mi querida Venezuela. Que pronto acabe su sufrimiento.